virðulegi forseti ég ætla ekki að gera stefnuna í sjávarútvegsmálum að sérstakri umræðu hérna við þessa umræðu en get þó sagt að þarna er ekki um einfaldan völl að fara það vitum við slíkt er nú búið að takast á um þessi fiskveiðistjórnunarkerfi gegnum árin og þarna verður auðvitað að taka til hagsmuna þeirra sem eru í þessum rekstri og til hagsmuna þjóðarinnar og síðan þeirra einstaklinga sem hafa áhuga á að komast inn í þennan rekstur frekar vil ég nú ekki tjá mig um það hitt sem er kannski hér til umræðu sérstaklega eru þessi efnahagsmál og í þessu tilfelli þá sú atvinnuuppbygging sem ég er að tala fyrir sem eitt af verkfærunum til að leysa það ástand sem svona fyrirséð er og í raun til þess að tryggja hér áfram mannsæmandi lífskjör það er alveg rétt hjá háttvirtum þingmanni jóni magnússyni að ríkisstjórnin talar ekki einum rómi í þessu máli og ég harma það það felast skilaboð í þessari ræðu minni sem ég flutti hér áðan gagnvart þeim sem ráða það felast þau skilaboð að það er ákaflega mikilvægt og algerlega bráðnauðsynlegt að við tölum hér einum rómi í þessu máli við sendum hér út þau skilaboð sem við viljum senda út og það er okkar ábyrgð að komast að sameiginlegri niðurstöðu í þeim efnum en ekki eins og þetta hefur litið út að vera fagnandi og leggjandi þröskulda í veg fyrir þá starfsemi sem er í pípunum og fyrirhuguð er og þar með þau skilaboð til þeirra sem hafa áhuga hingað að koma að hér sé ótrygg stefna og ekki kannski svo fýsilegt að ganga til samstarfs við okkur á þessari stundu